Poštovana predsjedavajuća, evo gospođo Tomašić jako mi je drago da hvalite, koliko sam shvatio, vanjsku politiku Europske unije i zalažete se za zajednička rješenja i za zajedničke interese. S obzirom na to i na tragu toga što ste sada rekli smatrate li da treba ojačati nadležnosti Europske unije u vanjskoj politici kako bi ta vanjska politika bila još jača i kako bi mogla jačati odnose upravo prema ovim državama koje ste spomenuli?